Ce rapport est d'abord la traduction de l'échec des politiques antérieures à destination des États et notamment des États africains. Depuis soixante ans, plus de mille milliards de dollars ont été dépensés dans l'aide au développement.

Onze pays ont connu des guerres civiles en quinze ans, qui auront coûté, au delà des vies humaines, près de deux cents milliards de dollars, sans parler de la corruption qui est évaluée par l'Union africaine à cent cinquante milliards de dollars par an.

Une économie naissante nécessite des institutions stables, des services publics qui fonctionnent et des perspectives pour la jeunesse.

Pour lutter contre la corruption, contrôler les flux migratoires et favoriser le développement, il faut trois priorités conditionner les aides dans une logique de projet et non plus dans une logique de guichet, assurer la transparence et le contrôle pour éradiquer les réseaux de corruption et sanctionner les agissements des multinationales prédatrices de matières premières ou de marchés juteux sans considération pour les populations locales. Enfin, faire confiance aux nouvelles générations qui souhaitent s'en sortir par elles mêmes et qui peinent à s'émanciper des rigidités administratives ou culturelles locales. Aider pour aider ne servira à rien si nous continuons à soutenir des pouvoirs structurellement corrompus.